Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich sehe es als richtig an, dass wir hier im Europäischen Parlament über dieses Thema diskutieren.

Ich habe zwei Probleme mit dieser Thematik. Das erste ist Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sich ein Mindesteinkommen, oder ein Einkommen generell, nach der Produktivität eines Unternehmens richten muss. Es nützt doch nichts, wenn wir von der Politik Einkommen festlegen und Unternehmen diese Einkommen nicht zahlen können dann werden sie keine Mitarbeiter einstellen oder sie sogar entlassen. Das zweite ist Wenn der Staat das nicht machen kann und hohe Einkommen zahlen muss, dann macht er Schulden, wenn er die Steuereinnahmen nicht hat das ist doch das Problem. Und das zweite Problem, das ich habe, ist Wie definiert man das denn? Das haben viele Kollegen schon gesagt. Wenn ich auf Deutschland schaue wie definiert man da ein Mindesteinkommen?

Was ist denn die Basis? Ist das der Mindestlohn, sind das Zahlungen wie Wohn und Kindergeld, und und und? Ich könnte noch viele Themen aufzählen ein sehr schwieriges Thema aber gut, dass wir hier zumindest drüber diskutieren.